De asemenea, solicit pe această cale ca orice proiect aferent extracției sau transportului submarin de hidrocarburi să se realizeze doar după o evaluare serioasă a impactului asupra mediului. Am solicitat în repetate rânduri înființarea, în toate statele membre cu ieșire la mare, a unor centre europene pentru intervenții în caz de accidente maritime, categorie în care intră și acest tip de accidente. Nu în ultimul rând, toate companiile implicate în exploatarea și transportul submarin de hidrocarburi ar trebui să ofere garanții și să aibă asigurări care să permită plata despăgubirilor în caz de accidente.